Señor presidente, al Gobierno polaco parece no haberle afectado que la Unión Europea activara por primera vez en la historia su llamada opción nuclear del artículo 7. Y esto se debe a que se ha planteado, a nuestro entender, de manera acomplejada, en este caso, y mientras, además, otras situaciones flagrantes se eluden, como, en su momento, la de la violencia en Francia contra los chalecos amarillos o, en España, la de la represión policial en Cataluña y el País Vasco. Creemos que el Consejo y la Comisión siguen sin estar a la altura cuando se trata de proteger a la ciudadanía polaca de las continuas violaciones de sus derechos fundamentales. Queremos que dejen de reinterpretar el principio del Estado de Derecho de manera restrictiva y que sean igual de severos cuando suceden ataques contra los derechos de la mujer o las personas LGTBI, por ejemplo. Estas últimas están siendo víctimas de creciente acoso y nos parece inaceptable que el propio presidente de Polonia se manifieste públicamente contra ellas. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, y por eso pedimos al Consejo que declare la existencia de una violación grave y persistente del artículo 2 y emita recomendaciones, y a la Comisión que utilice todos los instrumentos a su disposición para abordar la situación del país.